frú forseti aftur forseti vill árétta vegna frammíkalls háttvirts þingmanns að þetta er í ræðustól til að ræða þessa atkvæðagreiðslu þrátt fyrir að það sé að sjálfsögðu í fullu samræmi við þingsköp háttvirtur þingmaður vill eins og félagar hennar losna við þetta mál án þess að það sé rætt og helst ef um það eiga að fara fram einhverjar umræður fari þær fram á kvöldin eða næturnar svo að stjórnarliðar þurfi ekki að hlusta á þær sá málflutningur sem hér hefur birst þess efnis að með þessu sé verið að halda frá öðrum málum er að sjálfsögðu eins fráleitur og frekast getur orðið því við erum búnir að margítreka það að við opnum hvenær sem er fyrir þeim málum sem þingið og þjóðin hafa verið að bíða eftir mánuðum saman málum sem skipta einhverju máli fyrir íslensk heimili og íslensk fyrirtæki og er löngu löngu orðið tímabært að upplýsingar